Najmä v čase globálnej krízy sú prvé na rane takzvané neštandardné pracovné úväzky, či už v sektore služieb či poľnohospodárstve. Keďže v týchto sektoroch pracujú prevažne ženy, prepúšťanie sa týka najmä ich. Toto je opäť priestor, kedy sa treba vzoprieť údajnej logike trhu a v mene rovnoprávnosti, ale aj v mene podpory kúpyschopného obyvateľstva a dopytu treba pozitívne zasiahnuť a napríklad skoncovať s uzatváraním zmlúv bez udania pracovnej doby.